Deshalb sollten verschiedene Fragen geklärt werden. Zum einen Wie soll denn mit der Reform von Eurojust weiter umgegangen werden für den Fall, dass wir hier eine verstärkte Zusammenarbeit haben?

Eine andere Frage ist, welche Auswirkungen die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft auf den Haushalt von Eurojust hat. Und zudem sollten hier auch diese allgemeinen strafrechtlichen Bereiche innerhalb der EU kritisch hinterfragt werden, um Verfahrensfragen zu klären und um durch Harmonisierungsmaßnahmen unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, des Subsidiaritätsprinzips und nationaler Rechtssysteme und Traditionen der einzelnen Mitgliedstaaten einheitliche Strukturen zu schaffen.

Welchem abgestellten Staatsanwalt wird denn der Fall anvertraut? Ist die Unabhängigkeit eigentlich hinlänglich gewahrt, wenn wir ein Kollegialorgan haben?

Was passiert mit den Beteiligungsrechten und Schutzrechten des Beschuldigten? Ist es im Hinblick auf den gesetzlichen Richter überhaupt vereinbar, dass der Staatsanwalt nachher das Gericht auswählen kann?

Und das scheint mir hier noch nicht so weit zu sein.